Nous savons tous que les dispositifs à mettre en œuvre sont colossaux et que, plus que tout, nous devons nous donner les moyens de changer notre culture de développement débridé, en stimulant l'évolution de notre économie. Le problème maintenant est de savoir comment nous pouvons mettre toutes les recommandations de ce rapport en œuvre. Nous devons rapidement trouver les moyens pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, le budget actuel de l'Union est insuffisant pour atteindre les objectifs en la matière.

Pour optimiser toutes nos actions face à cette crise climatique, il faut de nouvelles ressources pour créer un Fonds européen sur le changement climatique qui pourra être financé par le système d'échange de quotas d'émission et qui sera utilisé pour soutenir l'adaptation, l'atténuation, la consommation durable, l'efficacité énergétique, et dont une grande partie doit être consacrée aux pays les plus pauvres. Cela nécessite du courage politique de la part du Conseil, de la Commission et des parlementaires, mais c'est la condition nécessaire, indispensable, pour que la planète relève ce défi. Il n'y aura pas d'avenir à notre civilisation si nous, Européens, nous ne prenons pas les moyens de nous imposer une discipline pour conserver le climat.